forseta íslands ráðherra alþingismanna og hæstaréttardómara lög númer hundrað fjörutíu og eitt tvö þúsund og þrjú sem öðluðust gildi þrítugasti desember tvö þúsund og þrjú fólu í sér gagngerar breytingar á eftirlaunakerfi æðstu embættismanna þjóðarinnar í almennum athugasemdum við frumvarp það sem varð að fyrrgreindum lögum var því lýst að markmið með setningu laganna væri meðal annars að veita alþingismönnum og ráðherrum sem hefðu gegnt störfum lengi og verið í forustusveit í samfélaginu rýmri rétt en áður til að hverfa af opinberum vettvangi og draga sig í hlé frá stjórnmálum með því væri stuðlað að hæfilegri endurnýjun í þjóðmálum og þeim sem varið hefðu meginhluta starfsævi sinnar á þessum sviðum tryggður fjárhagslegur grundvöllur til að svo gæti orðið tekið var fram að gera ætti þeim sem lengi hefðu verið í forustustörfum í stjórnmálum kleift að hverfa af vettvangi með sæmilega örugga afkomu og án þess að þeir

þar á meðal hjá hinu opinbera en sæta þá jafnframt skerðingu eftirlaunanna þó ekki lengur en til sextíu og fimm ára aldurs skerðing eftirlaunagreiðslna samkvæmt nítjánda grein laganna er sex prósent af

ríkisins og hefja töku lífeyris fyrir sextíu og fimm ára aldur sæta sambærilegri skerðingu samanber þriðju málsgrein fimmtándu grein laga númer eitt nítján hundruð níutíu og sjö um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins þá er rétt að taka fram að hjá lífeyrissjóðum á almennum markaði hefur ekki tíðkast að skerða greiðslu ellilífeyris þrátt fyrir að lífeyrisþegar taki að sér önnur störf geta sjóðfélagar því notið fulls ellilífeyris og jafnframt notið fullra launa vegna starfa án þess að til nokkurrar skerðingar komi á þetta bæði við um þá sem hefja töku ellilífeyris fyrir sextíu og fimm ára aldur og þá sem hefja töku lífeyris síðar þótt of snemmt sé að segja til um hvort þau markmið sem stefnt var að með setningu laga númer hundrað fjörutíu og eitt tvö þúsund og þrjú hafi náðst að fullu er ljóst að tilteknar hliðar á eftirlaunakerfi æðstu embættismanna þjóðarinnar mæta ekki almennum skilningi í þjóðfélaginu við því þarf að bregðast meðal annars til að varðveita nauðsynlegt traust milli almennings og ráðamanna reynsla af framkvæmd laganna sýnir þó að alþingismenn og ráðherrar með langan feril að baki virðast almennt ekki kjósa að setjast í helgan stein þegar eftirlaunaaldri er náð eins og ráð var fyrir gert vegna reynslu sinnar er ekki óeðlilegt að þeir veljist í ýmis opinber störf og eiga þeir samkvæmt núgildandi lögum rétt á eftirlaunum með ákveðinni skerðingu samhliða launum fyrir það starf sem þeir gegna fyrir vikið njóta þeir kjara sem eru almennt mun betri en almenningur á kost á þykir þessi aðstaða sérstaklega óeðlileg þegar um er að ræða störf á vegum hins opinbera þannig að viðkomandi aðilar njóta þá bæði eftirlauna og launagreiðslna frá ríkinu með hliðsjón af framangreindu eru með frumvarpinu lagðar til eftirfarandi breytingar á núgildandi lögum í fyrsta lagi er lagt til að aldurslágmark alþingismanna ráðherra og hæstaréttardómara til töku eftirlauna verði hækkað úr fimmtíu og fimm árum í sextíu ár í öðru lagi er lagt til að réttindaávinnsla hjá alþingismönnum ráðherrum og hæstaréttardómurum verði eftirleiðis tvö komma þrjú sjö fimm prósent fyrir hvert ár í embætti og samsvarandi fyrir hluta úr ári í stað þriggja prósenta ávinnslu hjá alþingismönnum og sex prósent ávinnslu þegar ráðherrar og hæstaréttardómarar eiga í hlut eins og í núgildandi lögum samhliða er lagt til að fellt verði á brott ákvæði um að skylda til greiðslu iðgjalda falli niður þegar fullum réttindum samkvæmt lögunum er náð í þriðja lagi er lagt til að girt verði fyrir það að þessir hópar njóti samtímis eftirlauna og launa frá ríkinu er það gert

skerðingarregla núgildandi laga eigi áfram við um launagreiðslur vegna starfa hjá öðrum aðilum í fjórða lagi er lagt til að sérákvæði um eftirlaunakjör forsætisráðherra verði felld á brott þannig að um fyrrverandi forsætisráðherra gildi eftirleiðis sömu reglur og um aðra ráðherra gert er ráð fyrir því í frumvarpinu að áunnin réttindi alþingismanna og ráðherra skerðist ekki þá er ráðgert að þær breytingar sem lagðar eru til á fimmtándu grein laganna gildi einungis um þá hæstaréttardómara sem skipaðir verða eftir fyrirhugaða gildistöku frumvarpsins þegar hugað er að takmörkun eða skerðingu á þeim eftirlaunarétti sem alþingismenn ráðherrar og hæstaréttardómarar njóta á grundvelli laga númer hundrað fjörutíu og eitt tvö þúsund og þrjú þarf að tryggja að fyrirhuguð breyting brjóti ekki gegn ákvæðum stjórnarskrárinnar í dómum hæstaréttar og álitum umboðsmanns alþingis hefur verið fallist á þann skilning að löggjafinn hafi rýmra svigrúm til að takmarka væntanleg lífeyrisréttindi en þau réttindi sem þegar eru orðin virk ekki er þó útilokað að skerða megi slík virk réttindi sé það gert með málefnalegum og almennum hætti í samræmi við

makalífeyris og örorkulífeyris verði tekið tillit til áunninna réttinda eftir atvikum hlutfallslega með þessu móti er ekki hróflað við áunnum réttindum á grundvelli laganna en hins vegar er gert ráð fyrir því að ekki verði unnt að ávinna sér frekari rétt á grundvelli núverandi fyrirkomulags eftir fyrsta júlí tvö þúsund og níu hvað varðar sjónarmið um réttmætar væntingar geta þau tæplega vegið þungt í ljósi þess að núgildandi lög eru aðeins fimm ára gömul og hafa frá upphafi sætt stöðugri gagnrýni það er því ósennilegt að rétthafar samkvæmt lögunum geti talist hafa verið í góðri

grein með fyrstu grein frumvarpsins er lagt til að lokamálsliður annarri málsgrein fyrstu grein laganna verði felldur brott þannig að skylda til greiðslu iðgjalda haldist þó svo að fullum réttindum samkvæmt lögunum verði náð slík breyting er í samræmi við það sem almennt gildir um sjóðfélaga í lífeyrissjóði starfsmanna

og sjöttu greinar frumvarpsins er lagt til að réttindaávinnsla alþingismanna og ráðherra verði tvö komma þrjú sjö fimm prósent fyrir

lagt til að sérákvæði sjöttu grein laganna um eftirlaunarétt fyrrverandi forsætisráðherra verði fellt brott um sjöundu greinar með sjöundu greinar frumvarpsins eru lagðar til breytingar á réttindum hæstaréttardómara til samræmis við þær breytingar sem lagðar eru til á réttindum alþingismanna og ráðherra lagt er til að hæstaréttardómarar geti í fyrsta lagi hafið töku eftirlauna við sextíu ára aldur og að réttindaávinnsla þeirra verði tvö komma þrjú sjö fimm prósent fyrir hvert ár í embætti

greinar frumvarpsins er lagt til að gerðar verði umtalsverðar breytingar á skerðingarreglu nítjánda grein laganna verði frumvarpið að lögum verður nítjánda grein gildandi laga eftirleiðis fyrstu málsgrein nítjánda grein að undanskildum lokamálslið ákvæðisins sem verður þriðja málsgrein nítjánda grein þá bætist ný málsgrein við ákvæðið sem verður önnur málsgrein nítjánda grein og mælir fyrir um fulla skerðingu eftirlauna vegna launagreiðslna fyrir störf á vegum ríkisins stofnana þess eða félaga í meirihlutaeigu þess verði frumvarpið að lögum verður þannig í fyrstu málsgrein nítjánda grein mælt fyrir um að ef sá sem nýtur eftirlauna samkvæmt lögunum tekur við nýju starfi skerðist eftirlaunagreiðslur til hans fram að sextíu og fimm ára aldri um sem nemur hálft prósent af áunnum rétti fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði sem vantar á sextíu og fimm ára aldur og að sama skerðing verði á eftirlaunum þess sem er í starfi er hann öðlast rétt til eftirlauna samkvæmt lögunum í annarri málsgrein verður svo mælt fyrir um að ef sá sem gegnir starfi á vegum ríkisins

þó er ekki útilokað að um einhverja gildi að laun þeirra séu lægri en eftirlaunagreiðslurnar og er talið eðlilegt að þeir einstaklingar sem þannig er ástatt um haldi þeim mismun um níundu grein með níundu grein frumvarpsins er orðalagi annars málsl fyrstu málsgrein tuttugustu og aðra

þrjú og ákveða að taka eftirlaun eða makalífeyri samkvæmt þeim sæti eftirlaunagreiðslur til þeirra þúsund og þrjú sæti allir sams konar skerðingu eftirlaunagreiðslna vegna starfa á vegum hins opinbera er þetta í samræmi við almenn sjónarmið um jafnræði og það markmið frumvarpsins að færa kjör ráðamanna nær kjörum almennings um tíundu greinar með fyrstu málsgreinar tíundu greinar frumvarpsins

greinar með elleftu greinar frumvarpsins er gert ráð fyrir því að fyrirhugaðar breytingar á eftirlaunaréttindum hæstaréttardómara taki ekki til þeirra sem skipaðir hafa verið í hæstarétt fyrir fyrsta júlí tvö þúsund og níu þykir þetta eðlileg regla með hliðsjón af stöðu æðstu handhafa dómsvaldsins og með hliðsjón af þeim